Fotbalul este într adevăr o religie, dar este acea religie în care dracul își bagă cel mai des coada.

Fiindcă sunt mulți bani la mijloc care reprezintă taxa pe plictiseală și pe singurătate a miliarde de locuitori ai planetei. Chiar în aceste zile de vară în România se consumă drama unei foarte îndrăgite echipe de fotbal, Politehnica Timișoara. Prin forțe proprii, cinstit, această echipă și a câștigat dreptul să evolueze într o cupă europeană. Iată însă că ceea ce a câștigat la iarba verde, pierde la masa verde. În mod concret mafia din fruntea fotbalului românesc și a dat mâna cu mafia din fruntea fotbalului internațional și a decis o dublă și drastică sancțiune eliminarea echipei respective din cupele europene și retrogradarea ei într o divizie inferioară de amatori.

În calitate de membru al Comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European trag un semnal de alarmă pentru a se curma această teribilă nedreptate care poate avea consecințe sociale considerabile.